Der Umweltausschuss ist mit der Ausführung des Haushalts durch die Kommission in den Bereichen Umwelt und Gesundheit durchaus zufrieden. Fast 100 der möglichen Verpflichtungen im Umwelthaushalt sind implementiert worden, über 90 bei den Zahlungen.

Also Zufriedenheit des Umweltausschusses mit der Kommission, aber Unzufriedenheit mit dem Rechnungshof. Er hat für das Jahr 2012 das Gleiche getan, was er schon in den Jahren zuvor getan hat Er hat die Bereiche Umwelt und Gesundheit zusammen mit der Entwicklung des ländlichen Raumes und der Fischerei abgehandelt. Dieses Kapitel weist eine Fehlerquote von 7,9 auf die höchste überhaupt! Schaut man genauer hin, sieht man Für die Fehler sind die Entwicklung des ländlichen Raumes und die Fischerei verantwortlich, keineswegs die Umweltpolitik oder die Gesundheitspolitik. Das ist doch wohl eine Irreführung der Öffentlichkeit!